Zabret, izvolite . Hvala za besedo, predsedujoči. Veliko je bilo že rečenega o potrebi po demografskem skladu, veliko bojo še kolegi in kolegice za mano povedale. Dejansko je, da da demografski sklad mora biti ustanovljen. Škoda je, da ni bil že zdavnaj. Vemo, da demografski sklat, ko bo ustanovljen, jaz verjamem, da bo v letošnjem oziroma najkasneje v naslednjem letu, je namenjen za prihodnje generacije, bi rekel, za nas, starejše ni. Stanje je takšno, kakršno je, ampak mi mo poskrbeti za, za kasnejše generacije, da bojo imeli zagotovljene dostojne pokojnine. zakaj je sploh demografski sklad potreben ? Vemo, da država že kar dosti let vplačuje določen del to se pravi manjkajoči del, da se lahko pokojnine redno izplačujejo, ker ni zadosti prihodkov , to se pravi večji so odhodki za pokojnine, kot je prihodkov v, v SPIZ-ovo blagajno. DESUS se že več mandatov trudi, resnično trudi, da bi ta demografski bil ustanovljen, ampak doslej nismo imeli, bi rekel, tega posluha pri največjih koalicijskih strankah. vemo pa, ne, ker velikokrat slišimo, je bil DESUS v tolikih vladah, ja, ampak DESUS je imel tolikšno moč, kolikšno koliko število, kolikšno število poslancev ima. DESUS ima zdaj pet poslancev, vemu devetdeset slanskem Državnem zboru, kolikšno moč imamo. Tudi v prejšnjem mandatu, ko smo imeli enajst, pa smo videli, kaj je delala SMC s šestintridesetim poslanci. Skratka, takšno moč imaš , koliko imaš poslancev. In seveda , važno je od posluha koalicijskih partnerjev, vedno pa od največjega koalicijskega partnerja. Zdaj, jaz ta predlog SDS-a, bi rekel, osnovi podpiram, da so vložili svoj predlog. Vsebina tega predloga je seveda takšna, kakršno vidijo, kakšen pogled imajo, no, ustanovitev oziroma delovanje tega demografskega sklada v Slovenski demokratski stranki. ampak, rečeno je bilo, kar zadosten del tega predloga je pravzaprav čisto identičen tistemu našemu predlogu, ki smo ga v lanskem letu na koncu v lanskem letu, ja, na koncu mandata v vložili sami, ker prej je največji koalicijski stranki nismo imeli podpore v vseh štirih letih ni bilo, tako da smo ga , smo ga vložili mi, ampak na koncu pa vemo, kakšna je bila zgodba, da je vlada odstopila in potem iz tega seveda ni bilo nič in sedaj smo v novem datu z isto, z isto nalogo. No, tiste bistvene stvari smo že prej, je bilo nekaj rečeno, kako se mi razlikujemo, kaj je SDS misli, kaj, kaj vidi, kaj vidi DESUS. To se pravi, zaslikujemo se, to se pravi preoblikovanje, kdaj v v ta demografski sklad, to vidimo mi. In pa seveda, da SDH pa ostaja ta centralni upravljalec državnega premoženja, med ko pri vam seveda ni tako in za nas to preko ni sprejemljivo. Razlikujemo se tudi glede prenosa naložb v demografski sklad, pa pri dodatnem zagotavljanju dodatnih virov v, v, v ta sklad. Razlikujemo se tudi o času, kdaj lahko začnemo črpati ta sredstva iz demografskega sklada. Po vašem kar takoj, ne. Po našem pa ne. Seveda, da najmanj ene dvajsetletni moratorij mora biti, da se bodo ta sredstva seveda plemenitila, da bo potem po dvajsetih letih teh sredstev čim več. Če, če jih začneš jemati takoj ven, potem s tega nisi naredil pravzaprav nič, ne. In po našem predlogu bi šele leta dva tisoč devetintrideset začeli črpati tista sredstva, potrebna sredstva za pokojnine. razen v izjemnem primeru, to smo pa tudi že v preteklih mandatih, da je za usklajevanje, če ni bilo je, je, je, je pa za tisto samousklajevanje izključno z usklajevanje pokojnin bi se pa lahko vzelo iz teh novografskega sklada. Potem je seveda tudi bistvene razlike, ki so za nas pač nesprejemljive pri organih tega demografskega sklada, pri po naše mora biti skupščina vlada, ne Državni zbor, z odločene o dvetretjinski večini. vemo, da v tem Državnem zboru dve tretjine, kdaj jih pa dobimo, ne? In to bi, bi rekel, pravzaprav bila pat pozicija, in ko bi o nečem odločali, ne bi mogli odloči, ker dvetretjinske večine pravzaprav ne bi mogli doseči, ne. Pa seveda tudi v številu članov nadzornega sveta in pa seveda, od kod bodo ti, od kod bodo ti člani prihajali. skratka, dejansko namen tega demografskega sklada je, to se pravi zagotavljanja, zagotavljanje rednega izplačevanja pokojnin. Potrebno je seveda zagotoviti čim bolj uravnotežene, redne prihodke in pa seveda zagotovitev čim višjih naložbenih donosov. To se pravi, da bomo to osnovo, ki jo bomo imeli v demografskem skladu čim bolj oplemenitili, da bo čimbolj narasla in da bo seveda več bo denarja na na drugi strani seveda bomo državo razbremenili tistega dela ki ga mora kljub temu še vplačevati. Saj mislim, da delamo utvar, da bomo s tem demografskim skladom rešili vse probleme. In tisto, kar rekel prej Matej Tonin. Desus nikoli ni rekel, da bo demografski sklad rešil vse probleme. Ne. Deloma jih bo pa rešil. Deloma jih bo rešil in s tem razbremenil, da bo država, to se pravi vsak mesec iz proračuna dajala določen denar. Zdaj, hvala bogu, dajala ga je že bistveno več v prejšnjih letih, ko je bila tista kriza, takrat je bilo najhuje. Zdaj so seveda hvala bogu, boljši časi, gospodarska rast, zaposlovanje je bistveno večje, na podlagi tega zaposlovanja so tudi bistveno večji prihodki v, v SPIZ-ovo blagajno in se na ta račun kar dosti zmanjša, kar za nekaj sto milijonov, bi rekel, ta delež države, ki ki ga, ki vlaga v, v , za te pokojnine, ne. Dobro, to sem že povedal. ja, v čem je, bi rekel, tudi en, en, en problem iz preteklosti, zakaj pravzaprav do tega problema prišlo. Nekje v letu devetnajsto osemindevetdeset, tam nekje, kakšno leto gor dol, je vlada, takratna vlada znižala prispevno stopnjo za delodajalce. Kar za mogoče štirideset do petdeset procentov. In na ta račun je u, u, v pokojninsko blagajno seveda prihajalo in še prihaja bistveno manj prihodkov, kot bi jih moralo. In to je, bi rekel, tudi nekje en, en nekaj ker, ker nikjer pravzaprav pravijo, da ni, da zdaj delojemalec, delavec daje, ne vem, sto procentov, delodajalci pa recimo okvirno petdeset procentov. To, to bi morali, to pravzaprav jaz mislim, da bomo morali v, v prihodnosti tudi popraviti postopno ta procent, procent povečevati, mogoče, da se nekje izenači, čeprav vemo, da delodajalci, ko boš samo to omenil, ne, bojo vsi skočili in vse bo, vse bo šlo v stečaj, delavci bojo brezposelni in tako naprej, kar pa, seveda, ne drži. Seveda se bo mogoče na ta račun malo dobiček njim zmanjšal , ampak dejansko pa bomo s tem dosegli tisto, kar je tudi seveda potrebno, ne. Bi mogoče vprašal Ministrstvo za finance, imam eno idejo, ker vedno imamo probleme, kaj, katere naložbe bomo mi dali v ta demografski sklad. Bomo imeli seveda največjoo sestanka, tega ne bomo dali, onega ne bomo dali, tole ne more iti, na drugi s trani smo imeli tudi Ministrstvo za finance. Ja, to pa ne more iti noter, ne. In tukaj smo se začaranem krogu vedno, vedno pogovarjali, se nismo morali nič dogovoriti. Ali je tehnično izvedljivo, je bi rekel, da za, da se pač ta osnova za demografski sklad napolni, tako da bi rekel, da določen procent bruto družbenega proizvoda Slovenije gre tukaj noter , pa se ne bomo nič kregali, nas pravzaprav čisto nič ne zanima, od kod bo država to vzela. Ali bojo zdaj te porcelske, ali bojo ne vem katere naložbe, tukaj, bi rekel, se bi tega problema rešili, samo ne vem, če je to tehnično izvedljivo. na koncu bi se še, bi še še u, u, ustavil pri tem, mogoče kdo tudi ne ve, da je pred kar dosti leti ali mogoče dvajset leti se govorilo o treh stebrih upokojevanja v Sloveniji, ne . Prvi steber so te, bi rekel, zdaj govorimo o, te državne pokojnine, ne, ne državne, ampak te pokojnine, ki jih mi dobimo. In takrat je bilo rečeno, seveda, se dobro spomnim. Te pokojnine bodo seveda tako nizke, da samo s temi osnovnimi pokojninami, ljudje potem v pokoju, ne bojo mogli preživeti. Zato je bil predviden drugi steber. Dodatno pokojninsko zavarovanje seveda, ki je v praksi na ta, drugo pokojninsko dodatno pokojninsko zavarovanje se lahko na dva načina plačujeta. Ali delodajalci ali pa, ali pa delavci sami. In če bi podjetja to vplačevala, bi to bilo kar v redu, ampak teh podjetij v Sloveniji je zelo, zelo malo. Mogoče tista tista res, kaj vem, najkvalitetnejša podjetja dajejo, medtem ko druga pa ne in potem ostane, da delavci u, vlagajo sami. Problem pri tem pa je, seveda, da vemo, da v Sloveniji imamo nizke plače, marsikdo ima prenizke plače in komaj preživi. Kako bi šele lahko en delež te, te svoje plače dajal v ta drugi steber? No tretji steber je pa še, seveda, poleg tega, da bi pa ljudje sami varčevali, recimo pri bankah in ko bi vse tri, vse tri zneske skupaj dal, bi rekel, bi pa nekako, je bilo rečeno, bojo pa ljudje lahko pač nekako dostojno uživali v, v, v pokoju. Toliko z moje strani. Hvala lepa.